Sturz der Diktatur in Portugal führte. Sein ganzes Leben lang war dieser Mann ein leidenschaftlicher linker Aktivist und ein glühender Verteidiger der Demokratie. Ich habe den Kollegen Miguel Portas als einen überzeugten Europäer kennengelernt, der mit ganzem Herzen für soziale Gerechtigkeit und für die Demokratie gekämpft hat. Obwohl wir nicht immer wie viele andere mit ihm derselben Überzeugung waren, konnten wir alle erleben, was für ein konstruktives und positives menschliches Verhalten er auch in kontroversen Diskussionen an den Tag legte. Er war ein Mann, der offen seine Meinung sagte, ein wirklich fairer Kollege, der sich nie hinter irgendwelchen Verfahrensfragen versteckt hat, sondern immer gewillt war, die Entscheidung zu suchen, sie mit demokratischer Mehrheit zu suchen und am Ende, auch wenn er unterlag, zu akzeptieren. Er war

stand. Ich glaube, für uns alle in diesem Haus bleibt unvergessen sein Sinn für

bleiben. Unsere Gedanken sind in diesen schwierigen Zeiten sicher bei seiner Familie und seinen Freunden, die morgen im Hause auch eine Gedenkfeier für ihn veranstalten werden, zu der ich Sie herzlich einlade. Wir haben ganz sicher ein herausragendes Mitglied unseres Hauses durch eine heimtückische Krankheit verloren, gegen die er tapfer gekämpft hat, aber die ihn am Ende besiegt hat. Wir haben einen großen Abgeordneten dieses Hauses